frá efnahags og viðskiptaráðuneyti skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali níu hundruð og fjórtán um eignarhald á bifreiðum og tækjum frá eygló harðardóttur

skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali níu hundruð tuttugu og átta um stöðu einstaklinga með lánsveð frá eygló harðardóttur

upplýst er að tafir verða enn á svari þar sem verið er að afla upplýsinga gert er ráð fyrir að svar berist upp úr miðjum apríl frá fjármálaráðuneyti skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali níu hundruð áttatíu og fimm um virðisaukaskatt frá vigdísi hauksdóttur tefst svar vegna umfangs fyrirspurnarinnar og óskar ráðuneytið eftir auknum fresti til að svara henni frá innanríkisráðuneyti skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali sjö hundruð fimmtíu og þrjú um verklagsreglur við vörslusviptingar frá eygló harðardóttur upplýst er að tafir verða enn á svari þar sem verið er að afla upplýsinga gert er ráð fyrir að svar berist upp úr miðjum apríl skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali níu hundruð tuttugu og fimm um gæsluvarðhald útlendinga frá birgittu jónsdóttur upplýst er að tafir verða á svari þar sem enn er verið að afla upplýsinga gert er ráð fyrir að svar berist í lok apríl frá velferðarráðuneyti skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali níu hundruð áttatíu og níu um áhrif breytinga á lögum um almannatryggingar frá guðlaugi þór þórðarsyni tafir verða þar á þar sem verið er að afla nauðsynlegra gagna og því er þess farið á leit við forseta alþingis að veittur verði frestur til tuttugasta og þriðja apríl næstkomandi til að svara fyrirspurninni